Die Brände im Amazonas sind nicht nur ein Unglück der Natur.

Durch Brandrodung werden Flächen landwirtschaftlich nutzbar gemacht, rein deshalb, weil der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen weniger lukrativ ist. Unser Konsum, unser Handel tragen eine Mitverantwortung, die die Kommission in ihrer Mitteilung zum Schutz der internationalen Wälder ja auch anerkannt hat.

Wenn wir es ernst meinen, werden wir keinem EU Mercosur Vertrag zustimmen, der keine verbindlichen, einklagbaren Regeln zum Schutz der Wälder, Respekt der Menschenrechte und zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens enthält.

Der Wald muss im Mittelpunkt stehen, wenn wir die Klimakatastrophe und das Massensterben der Arten stoppen wollen.